Przejście europejskiego sektora transportu na paliwa alternatywne to proces, który już trwa. Jego przebieg jest co prawda wciąż lekko chaotyczny i napędza go głównie energia jego największych entuzjastów oraz niektórych państw członkowskich, ale trudno nie docenić regularnych postępów. Kluczem do sukcesu w upowszechnianiu ekologicznych środków transportu jest bez wątpienia dostępność terminali i miejsc, gdzie takie alternatywne paliwo można zatankować, czy załadować, niezależnie od tego, czy jest to energia elektryczna, gaz, czy wodór. W planie działania przygotowanym przez Komisję słusznie dostrzeżono największe wyzwania, jakie przed nami stoją po pierwsze dostosowanie istniejących i wciąż budowanych elementów sieci TEN T do potrzeb użytkowników pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, po drugie rozbudowa niezbędnej infrastruktury na obszarach podmiejskich, gdzie postępy w tym zakresie są nikłe. Nie możemy zapominać, że odejście indywidualnych użytkowników od samochodów spalinowych to pierwszy krok. Drugi krok, może znacznie ważniejszy, to przejście na paliwa alternatywne sektora drogowego transportu towarów. Tutaj dostęp do odpowiedniej infrastruktury jest już ściśle powiązany z opłacalnością i ceną takich usług.